Met betrekking tot de naam van het land wil ik wel kwijt dat ik het een goede zaak vind dat Griekenland een hand reikt aan Macedonië om er samen uit te komen.